Dostali sme sa od ideových zámerov a niekoľkých riadkov v texte Lisabonskej zmluvy k smernici, ktorou sa bude Európska únia riadiť. Občianska iniciatíva ukazuje obyvateľom Európskej únie ďalší prostriedok európskej integrácie. Občania národných štátov budú mať možnosť interpelovať európske inštitúcie. Treba však upozorniť, že právo na občiansku iniciatívu je síce demokratickým nástrojom, ale tiež otvára dvere federalizácii Únie. Občiansku iniciatívu podporujem, ale bude potrebné čo najviac do nej začleniť kompetentné autority členských štátov.

Ako povedal pán komisár, táto iniciatíva musí byť vyvážená, a ja dodávam, že v žiadnom prípade nesmie slúžiť ako pretext, ktorý bude ohrozovať princíp subsidiarity.